W 1956 r. aspiracje wolnościowe i narodowe Węgrów zostały brutalnie zdławione przy pomocy czołgów przez Związek Sowiecki. Stało się tak tylko dlatego, że dzielny naród węgierski miał odwagę domagać się samodzielnego prawa do decydowania o swoich sprawach wewnętrznych, do korzystania z własnej suwerenności, kreowania własnych spraw. Na szczęście tamte czasy minęły bezpowrotnie, ale zakrawa na paradoks historii, że dziś w Unii Europejskiej usiłuje się wykorzystać instytucję tejże Unii oraz środki finansowej presji, by ponownie ograniczać wolny demokratyczny wybór narodu węgierskiego. Tym razem naród węgierski musi bronić swoich wolności, demokratycznych wyborów, suwerenności w sprawach wewnętrznych przed zakusami ponadnarodowych korporacji, które wobec Węgrów reprezentuje Komisja Europejska. Kwestia konstytucji czy ustawy o wolnych mediach stała się tylko pretekstem do ataków na Węgry premiera Orbana, na prawicowy rząd premiera Orbana, bo z odwagą odbudowuje swój kraj po strasznych czasach komunistycznych rządów i rządach ich postkomunistycznych spadkobierców, bo miał odwagę nałożyć podatki na banki, międzynarodowe korporacje, bo miał odwagę w konstytucji odwołać się do chrześcijaństwa, pięknej narodowej tradycji, do tradycyjnego rozumienia rodziny w odróżnieniu od lewicowej poprawności, która bryluje na salonach europejskich.